virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer fimmtíu og fjögur tvö þúsund og sex um atvinnuleysistryggingar lögum númer fjörutíu nítján hundruð níutíu og eitt um félagsþjónustu sveitarfélaga og lögum númer níutíu og fimm tvö þúsund um fæðingar og foreldraorlof með síðari breytingum meginefni frumvarpsins felst í þeim breytingum sem fyrirhugað er að gera á lögum um atvinnuleysistryggingar vegna framkvæmdar á greiðslu atvinnuleysisbóta í ljósi þeirrar reynslu sem fengist hefur við framkvæmd kerfisins frá því að atvinnuleysi tók að aukast verulega undir lok síðasta árs markmið breytinganna er að koma á meiri festu við framkvæmdina til að tryggja sem besta nýtingu kerfisins í þágu þeirra sem á því þurfa að halda og draga úr hættu misnotkun breytingunum er einnig ætlað að sníða af ýmsa vankanta í lögum um atvinnuleysistryggingakerfið auk þess að mæta hluta af markmiðum um samdrátt í útgjöldum ríkissjóðs í samræmi við frumvarp til fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og tíu atvinnuleysi meðal ungs fólks virðulegi forseti atvinnuleysi meðal ungs fólks er alvarlegt vandamál sem við verðum að takast á við af mikilli alvöru að þessu er unnið í félags og tryggingamálaráðuneytinu og er áformað að ráðast í sérstakar aðgerðir til að stuðla að virkni ungs fólks hvetja það til náms eða tryggja því önnur úrræði og uppbyggileg verkefni ráðuneytið hefur áætlað að til að takast á við þetta þurfi að lágmarki þrettán hundruð milljónir króna á ársgrundvelli vandinn er stór því alls eru um tvö þúsund sex hundruð ungmenni á aldrinum sextán til tuttugu og fjögurra ára án atvinnu og við vitum að mörg þeirra eiga á hættu

því sem fólk er lengur án atvinnu eykst hættan á því að atvinnuleysið leiði til hluti hópsins einungis lokið grunnskólaprófi í fjárlagafrumvarpinu er gert ráð fyrir sjö hundruð fimmtíu milljóna króna sparnaði í atvinnuleysistryggingakerfinu áætlað er að þær aðgerðir sem felast í þessu frumvarpi munu leiða til sparnaðar sem varlega áætlaður er um fimmtán hundruð milljónir króna mismunurinn það eru sjö hundruð fimmtíu milljónir króna verður nýttur til að ráðast í átaksverkefni til að aðstoða ungt atvinnulaust fólk sem og langtímaatvinnulausa til menntunar virkni og þátttöku í samfélaginu verkefnið verður unnið hjá vinnumálastofnun í samstarfi við framhaldsskóla símenntunarmiðstöðvar stofnanir og frjáls félagasamtök eins og ég sagði áðan þarf að lágmarki þrettán hundruð milljónir króna á ársgrundvelli til að sinna aðgerðum vegna ungs fólks án atvinnu fjármögnun þess fyrri hluta ársins er tryggð með sparnaði sem hlýst af þeim aðgerðum sem boðaðar eru í frumvarpinu sem hér er til umfjöllunar vonir standa til að átakið skili þeim árangri strax á fyrri hluta ársins að áunninn sparnaður og minnkandi atvinnuleysi skapi rúm fyrir fjármögnun þess á seinni hluta ársins án hækkunar tryggingagjalds gangi það ekki eftir verður fjárþörf atvinnuleysistryggingasjóðs endurmetin á miðju næsta ári fyrirhugaðar breytingar allmiklar breytingar voru gerðar á atvinnuleysistryggingakerfinu sumarið tvö þúsund og sex í kjölfar ítarlegrar endurskoðunar á löggjöf um atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir markmið endurskoðunarinnar var að bæta stöðu atvinnulausra efla vinnumarkaðsaðgerðir auka skilvirkni kerfisins og veita sem flestum tækifæri til virkrar þátttöku á vinnumarkaði það reyndi lítið á nýtt kerfi framan af enda mikið framboð atvinnu allt til hausts á síðasta ári þegar atvinnuleysi tók að aukast hröðum skrefum og svo mjög að tala mátti um holskeflu vegna fjöldauppsagna fljótlega eftir bankahrunið í apríl á þessu ári náði atvinnuleysið hámarki þegar það mældist níu komma eitt prósent það dró úr því þegar leið á sumarið en nú eykst það á nýjan leik og er reiknað með álag á atvinnuleysistryggingakerfið hefur stóraukist og þar með útgjöldin að sama skapi þörf fyrir fjölbreyttar vinnumarkaðsaðgerðir er brýn og vaxandi því innviðum samfélaginu stafar veruleg ógn af áhrifum atvinnuleysisins

í félags og tryggingamálaráðuneytinu eins og ég gat um áðan okkur er þröngur stakkur skorinn því ríkið þarf alls staðar að spara útgjöld sín hagræða og skera niður þetta er vond staða í málaflokki þar sem fjárþörfin eykst því meir sem efnahagsástandið er verra hvað getum við tekið til bragðs í þessari erfiðu stöðu svarið við þessu er að við verðum að velta hverri einustu krónu með það að markmiði að nýta fjármuni sem best við þurfum að tryggja að engar greiðslur fari út úr atvinnuleysistryggingakerfinu sem ekki eiga rétt á sér misnotkun á kerfinu má ekki eiga sér stað og við þurfum að gera allt sem í okkar valdi stendur að koma í veg fyrir slíkt við þurfum að hafa markmið atvinnuleysistryggingakerfisins í hávegum og megum aldrei missa sjónar á þeim atvinnuleysistryggingakerfið snýst um einstaklinga markmiðið er ávallt að veita aðstoð þeim sem verða fyrir atvinnumissi með það fyrir augum að þeir komist sem fyrst inn á vinnumarkaðinn á nýjan leik ef atvinnuleysi er mikið og viðvarandi þarf atvinnuleysistryggingakerfið að stuðla að virkni þeirra sem eru án atvinnu með uppbyggilegum verkefnum námi eða starfsþjálfun sem líkleg eru til að styrkja stöðu fólks á vinnumarkaði þegar framboð atvinnu eykst rekja helstu efnisatriði frumvarpsins sem ég mæli hér fyrir og hvaða árangri breytingarnar eiga að skila hlutabætur lagt er til að gildistími bráðabirgðaákvæðis um hlutfallslegar atvinnuleysisbætur á móti skertu starfshlutfalli launafólks verði framlengdur til þrítugasta júní tvö þúsund og tíu þetta ákvæði þykir hafa sannað gildi sitt þar sem ætla má að fjöldi fólks hafi haldið að minnsta kosti fimmtíu prósent starfshlutfalli í stað þess að missa vinnuna að fullu fyrirtækja eða stofnana í lok október fengu um fimmtán hundruð áttatíu manns greiddar hlutabætur samkvæmt þessu ákvæði sú breyting er þó lögð til á þessu ákvæði að greiðsla hlutabóta verður bundin við að lágmarki tuttugu prósenta skerðingu starfshlutfalls í stað tíu prósenta áður jafnframt er lagt til að samanlagðar tekjur fyrir hlutastarf og atvinnuleysisbætur verði aldrei hærri en fimm hundruð tuttugu og eitt þúsund þrjú hundruð og átján krónur á mánuði miðað er við að tímabundin breyting á ráðningarsamningi sem felur í sér hlutabætur vari ekki lengur en þrjá mánuði í senn þessum breytingum samhliða auknu eftirliti er meðal annars ætlað að hindra að atvinnurekendur freistist til þess að hagræða aðstæðum þannig að starfsmenn þeirra fái greiddar hærri hlutabætur en þeim ber miðað við raunverulegt starfshlutfall og vinnuframlag til atvinnurekandans rétt sjálfstætt starfandi einstaklinga til hlutfallslegra atvinnuleysisbóta verður einnig framlengt til þrítugasta júní á næsta ári samkvæmt frumvarpinu hér er hins vegar miðað við að hver og einn geti aðeins nýtt sér úrræðið í þrjá mánuði sem þykir hæfilegur tími fyrir viðkomandi til að bregðast við tímabundnum samdrætti í rekstri og gera viðeigandi ráðstafanir þessi breyting er nauðsynleg miðað við fengna reynslu erfitt hefur reynst í framkvæmd að meta samdrátt í rekstri sjálfstætt starfandi einstaklinga og hefur það skapað verulega hættu á misnotkun þessa ákvæðis námsmenn lagt er til að námsmenn geti ekki talist tryggðir innan atvinnuleysistryggingakerfisins enda þykir það ekki samrýmast markmiðum laganna er þá einkum horft til þess að mjög ríkar kröfur eru gerðar til atvinnuleitenda um að sinna virkri atvinnuleit

þessi krafa þykir ekki samrýmast stuttum námsleyfum námsmanna auk þess sem hjá þeim koma aðeins tímabundin störf til álita til að koma til móts við námsmenn er aftur á móti lagt til að réttur þeirra til að geyma bótarétt samkvæmt lögunum verði lengdur úr þrjátíu og sex mánuðum í sjötíu og tvö námsmenn sem öðluðust rétt í atvinnuleysistryggingakerfinu með atvinnuþátttöku áður en þeir hófu námið geta þar með lokið allt að sex ára námi og talist tryggðir innan atvinnuleysistryggingakerfisins því loknu skýrari skyldur atvinnuleitenda gagnvart vinnumálastofnun eftirlit aðhald og eftirfylgni vinnumálastofnunar með atvinnuleitendum verður aukið samkvæmt frumvarpinu gerð verður skýr krafa um að þeir sem tryggðir eru samkvæmt lögum um atvinnuleysistryggingar skuli hafa reglulegt samband við stofnunina eftir að umsóknir þeirra um atvinnuleysisbætur hafa verið samþykktar þeim verður einnig gert skylt að tilkynna vinnumálastofnun með eins dags fyrirvara um tilfallandi vinnu sem þeir taka á þeim tíma sem þeir fá greiddar atvinnuleysisbætur tilgangur þessa er þríþættur í fyrsta lagi verður að tryggja að atvinnuleitendur uppfylli kröfu um að sinna virkri atvinnuleit sem er algjört skilyrði fyrir réttinum til atvinnuleysisbóta í öðru lagi er mikilvægt að vinnumálastofnun geti fylgst reglulega með aðstæðum þeirra sem eru án atvinnu til að veita í tíma aukinn stuðning og úrræði því reynslan sýnir að oft eykst þörf fyrir ýmis konar stuðning við atvinnuleitendur eftir því sem atvinnuleitin dregst á langinn í þriðja lagi er þessum aðgerðum ætlað að auka möguleika vinnumálastofnunar á nauðsynlegu eftirliti til að fyrirbyggja misnotkun innan kerfisins eins og til dæmis koma í veg fyrir að fólk geti starfað á vinnumarkaði samhliða bótagreiðslum eins og virðist hafa verið dæmi um í sama tilgangi er lagt til að vinnumálastofnun verði heimilt að boða til sín með skömmum fyrirvara þá sem fá greiddar atvinnuleysisbætur til að kanna hvort breytingar hafi orðið á högum þeirra sem hafa áhrif á rétt þeirra til bóta innheimta vinnumálastofnunar á ofgreiddum bótum í frumvarpinu eru lagðar til breytingar sem ætlað er að auðvelda vinnumálastofnun innheimtu ofgreiddra atvinnuleysisbóta meðal annars er gert ráð fyrir að ofgreiddar bætur samkvæmt ákvörðunum stofnunarinnar og úrskurðarnefndar um þessi efni verði aðfararhæfar ef ákvörðun vinnumálastofnunar er kærð til úrskurðarnefndarinnar frestast aðför þar til endanleg stjórnsýsluákvörðun liggur fyrir auk þessa er lagt til að vinnumálastofnun fái heimild til að halda eftir greiðslu atvinnuleysisbóta í allt að einn mánuð hafi stofnunin rökstuddan grun um að hlutaðeigandi uppfylli ekki lengur skilyrði laganna eða hafi þegar fengið ofgreiddar atvinnuleysisbætur vinnumálastofnun eru settar þröngar skorður við framkvæmd þessarar heimildar og tekið skal fram að henni ber að greiða viðkomandi vexti af fjárhæð sem haldið hefur verið eftir leiði athugun í ljós að hann átti rétt á greiðslunni að hluta eða öllu leyti loks eru lögð til strangari ákvæði um biðtíma og viðurlög þegar þeir sem teljast tryggðir samkvæmt lögunum hafa sagt starfi sínu lausu án gildra ástæðna átt sjálfir sök á því að missa starf sitt hætt námi án gildra ástæðna hafnað starfi eða atvinnuviðtali eða hafnað þátttöku í vinnumarkaðsaðgerðum ekki eru lagðar til efnisbreytingar á biðtíma eða viðurlögum við fyrsta brot en þegar við annað brot verður viðkomandi ekki talinn eiga rétt á atvinnuleysisbótum fyrr en hann hefur starfað í að minnsta kosti sex mánuði á innlendum vinnumarkaði sama gildir láti fólk hjá líða að veita upplýsingar eða tilkynna um breytingar á högum sínum sem geta haft áhrif á rétt þeirra innan atvinnuleysistryggingakerfisins gerðar eru tillögur um nánari lýsingar á því hvaða háttsemi er

taki ákvarðanir um viðurlög en þetta kemur þó ekki í veg fyrir að grunur um stórfellda misnotkun kunni að verða kærð til lögreglu auk þessa er lagt til að álag á ofgreiddar atvinnuleysisbætur verði hækkað úr fimmtán prósent í þrjátíu prósent fyrirhugaðar breytingar á lögum um atvinnuleysistryggingar sem ég hef rætt um kalla á eflda starfsemi vinnumálastofnunar til að auka þjónustu við atvinnulaust fólk bæta eftirfylgni með vinnumarkaðsaðgerðum og efla eftirlit með framkvæmd laganna foreldraorlof auk þeirra breytinga sem að framan eru taldar er hér lögð til breyting á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga sem heimilar sveitarstjórnum að setja reglur um skilyrði fyrir fjárhagsaðstoð svo sem um virkni virka atvinnuleit eða sama við og ég hef rætt varðandi vanda ungs fólks án atvinnu samfélagið má ekki láta þetta unga fólk afskiptalaust fæðingar og foreldraorlof að úrskurðir úrskurðarnefndar um fæðingar og foreldraorlof um endurkröfu ofgreiddra greiðslna verði aðfararhæfir og sömuleiðis ákvarðanir vinnumálastofnunar um endurkröfu ofgreiddra greiðslna úr fæðingarorlofssjóði ef lögð er fram stjórnsýslukæra vegna ákvörðunar vinnumálastofnunar frestar það aðför virðulegi forseti ég hef nú rakið helstu efnisatriði frumvarpsins ástæður fyrir boðuðum breytingum og hvað þær muni fela í sér eins og ég sagði í upphafi þá er okkur þröngur stakkur skorinn atvinnuleysistryggingakerfið er undir gríðarlegu álagi og krefst mikilla útgjalda á sama tíma og staða ríkissjóðs er slík að krafist er ýtrasta aðhalds og sparnaðar það skiptir öllu máli að nýta það takmarkaða fjármagn sem við höfum til ráðstöfunar þannig að það komi sem flestum að sem mestu gagni við verðum að lágmarka skaða samfélagsins af þessu ástandi og sjá til þess að þeir sem verða fyrir barðinu á atvinnuleysi einkum langvarandi atvinnuleysi fái allan þann stuðning og aðstoð sem hægt er að veita og getur fyrirbyggt varanlegt tjón og örorku þessa fólks við þurfum sameiginlegt átak þjóðarinnar til að berjast gegn atvinnuleysinu og afleiðingum þess ég treysti á góða og vandaða meðferð